virðulegur forseti ég segi nei við næturfundi og sönnunin fyrir því að það er rétt afstaða er að hér voru fjárlögin leiðrétt um einn komma tvo milljarða í gær vegna mistaka næturfundir og handvömm leiða til slíkra mistaka varaformaður fjárlaganefndar guðlaugur þór þórðarson sagði að við hefðum ranglega saka fjárlaganefnd um þau mistök þau mistök hefðu verið gerð í fjármálaráðuneytinu þess vegna er ástæða til að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort mistök upp á einn

mistök eru það sem leiðir af næturfundum